virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni ágæta ræðu og ég get tekið undir margt sem þar kom fram sérstaklega að okkur ber sem alþingismönnum að vinna saman að nýju stjórnskipulagi og vonandi verður margt af því sem hún nefndi að veruleika mig langar þó að benda á eitt og það er það að í þessari rannsóknarskýrslu erum við að ræða um atvik og atburði sem fyrirrennarar okkar gerðu við erum að gagnrýna það og háttvirtum þingmanni valgerði bjarnadóttur var tíðrætt um

hvar sem hann væri ég hefði viljað heyra kannski eitthvað um þátt samfylkingarinnar eftir að hún tók við völdum hér tvö þúsund og sjö en það bíður kannski betri tíma einkavæðingin á sínum tíma var mistök hrikaleg mistök ég held að það sé ekki neinum blöðum um það að fletta hins vegar eru bankarnir einkavæddir á ný nú rétt fyrir jól í skjóli nætur já það er rétt eins og háttvirtur þingmaður pétur blöndal bendir á að það má víst ekki ræða

en vandamálið er að við vitum ekki hverjir eiga bankana í dag það veit það í sjálfu sér enginn og ríkisstjórnin og formenn flokkanna hafa svolítið verið að vandræðast með þetta ég spyr háttvirtan þingmann hefur hún engar áhyggjur af þessu hefur hún ekki áhyggjur af því að sú ríkisstjórn sem nú er sé hugsanlega að gera sömu mistök og fyrirrennarar hennar gerðu fyrir um átta árum síðan það er búið að einkavæða bankana við